virðulegi forseti

það kom mér mjög á óvart á þessum litla fundi sem við áttum í efnahags og viðskiptanefnd áðan hvernig hlutirnir þróuðust raunverulega og snerust hér hefur verið talað um vörugjöldin að það var hætt við að hækka virðisaukaskatt og farið að tala um að setja á vörugjöld en á fundi í efnahags og skattanefnd í morgun þegar það var til umræðu var það raunverulega slegið út af borðinu sem ófær leið út af alþjóðasamningum samkvæmt tilvitnun í tollasérfræðing í brussel ég spurði út í þetta mál og

í tengslum við alþjóðasamninga og hver raunverulega röksemdafærslan er fyrir þessu öllu röksemdafærslan sem ég vísa til er að stundum erum við að tala hérna um að þetta sé gert af efnahagslegum ástæðum að við höfum ekki lengur efni á að vera með þessi vörugjöld í núlli og stundum er það vegna þess að við séum að stunda neyslustýringu og við höfum heyrt það háttvirtum formanni efnahags og skattanefndar báðar útgáfurnar svona eftir því hvernig áferðin er á þessu öllu saman jafnframt segir

þar er lagður til viðbótarskattur upp á átta prósent sem leggist á launatekjur yfir sjö hundruð þúsund krónur það virðist vera um stefnubreytingu að ræða hérna í skattkerfinu þar sem skatturinn er lagður á einstaklinga en ekki hjón eins og áður var það þýðir að hjón þar sem annar makinn er til dæmis með níu hundruð þúsund í mánaðarlaun og hinn hundrað þúsund

þetta skapar auðvitað óæskileg jaðaráhrif í kerfinu og er hreint og beint óréttlátt ég spurði út í þetta á fundi efnahags og viðskiptanefndar og þá var mér sagt að meginprinsippið i íslensku sakttakerfi væri að einstaklingar væru skattlagðir að það væri ekki tekið tillit til hjóna sem voru nokkuð nýjar fréttir fyrir mér en hvað um það ég lét kyrrt liggja núna er allt í einu komið hérna inn í framhaldsnefndarálit raunverulega undirstrikun á þessu sem ég hélt að gilti að við litum á hjón sem eina stofnun þar sem er talað um að í fjármagnstekjuskattinum skuli viðmiðuanrfjárhæðsem er tvö hundruð fimmtíu þúsund vera tvöföld hjá hjónum ég verð því eiginlega að segja það að þessi prinsipp sem var lýst fyrir mér til þess að rökstyðja það að hátekjuskatturinn mundi lenda á einstaklingum eða væri reiknaður út frá einstaklingum en ekki hjónum hann er strax brotinn hérna nokkrum línum neðar gríðarlega mikið verkefni að ráðast í að loka þessum halla eða að ná tökum á þessum halla sem er á ríkisfjármálum og þeir sem að því standa eiga alla mína samúð það eru erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka auðvitað er það þannig að menn greinir á hugmyndafræðilega um hvernig eigi að gera hlutina og jafnvel að sumir vilja hugsa meira í einhverjum heildaráhrifum en aðrir en það er eins og gengur og ekkert við því að segja aftur á móti vil ég segja um sjöttu greinar frumvarpsins sem fjallar um skattlagningu á vaxtatekjum og fjármálagjörningum sem erlendir aðilar eru með hérna á íslandi að þá get ég ekki með nokkru móti séð annað en að hér sé verið að gera reginskyssu öll þau rök sem okkur hafa verið gefin í efnahags og skattanefnd fyrir þessari skattlagningu virðast ekki eiga sér stoð í raunveruleikanum við erum með dæmi frá fyrirtækjum orkufyrirtækjunum sem eru opinber fyrirtæki um hvernig þetta muni til dæmis snerta þau að þetta mun hækka þeirra fjármögnunarkostnað þetta mun útiloka fjármögnunaraðila erlendis frá því að eiga viðskipti við ísland

í kjölfarið hvað um það þetta eru allt saman gríðarlega mikil rök á móti málinu en kannski væri ef það væru regluleg rök með málinu ef okkur væri til dæmis sagt frá því þó ekki væri nema sirka hvaða tekjur þetta gæti skapað ríkinu mundi manni kannski líða betur en það er á engan hátt reynt að leggja mat á hvaða tekjur þetta skapar og sagt að það sé mjög óvíst síðan er reynt að róa mann með því að segja að það verði sett reglugerð og sú reglugerð komi inn í efnahags og skattanefnd og þar verði útfærsla á málinu þar sem þetta verði nákvæmara hvað eigi að gera og hvernig eigi að gera það og annað slíkt en ég er ekki sannfærður sérstaklega ekki eftir þessi vinnubrögð sem ég vil kannski taka fram að eru ekki frá meiri hluta efnahagsnefndar heldur virðist þetta vera komið einhvers staðar annars staðar frá að lokum vil ég segja að ef markmiðið með þessari sjöttu grein sem ég vara enn og aftur eindregið við er að loka fyrir skattundanskot er rétt að benda á að íslensk skattayfirvöld hafa nú þegar heimildir til þess að líta fram hjá viðskiptum sem fela í sér skattasniðgöngu jafnframt aftur að koma einhvers konar löggjöf utan um þau lönd sem gefa færi á þessari skattasniðgöngu hvort sem það heitir tortóla eða cayman islands eða jersey eða eða hvað þessi lönd heita öll sömul ég hefði haldið að þar sem það er ekki reiknað með neinum tekjum af þessu það er algjörlega óvíst hverju þetta skilar fyrirtækin eru skelkuð yfir þessu þau eru hrædd um bæði að fjármögnunarkostnaður hækki og jafnvel að lánasamningum verði sagt upp ég hefði haldið að þessi viðvörunarorð öll sömul væru nægjanlega sterk til þess að umræða um þetta og rannsókn á málinu mundi færast þegar við þurfum að taka á hinu málinu sem ég efast ekki um að valdhafarnir muni gera á næstunni vegna þess að nóg er talað